Hvala. Ja premier, strinjava se, zagotovo, niste vi edini, ki je za to odgovoren . To je pač delo prejšnje ministrice, deloma tudi zaradi tega, ker je takrat, Stranka modernega centra ministrici postavila ultimat, da bo glasovala proti njeni interpelaciji, v kolikor v nekaj mesecih pripravi načrt reorganizacije centrov za socialno delo. Takrat smo opozarjali, da takšni rokohitrski ukrepi ne bodo prinesli želenega, potem je šlo v reorganizacijo iz dvainšestdesetih centrov na šestnajst, ki so potem te vloge reševali, in zgodilo se je točno to. Kar bi lahko vi ukrenili, je to, da, junija, ko je, mislim, da sindikat, teh delavcev opozarjal, da so preobremenjeni, da bi prestavili spreminjanje tega informacijskega sistema in, do tega kolapsa ne bi prišlo. Skratka, za nekaj mesecev bi se zamaknilo, ne pa da se je šlo ravno takrat septembra in oktobra, ko je, naval zaradi začetka šolskega leta, največji. In tudi aktualna ministrica je večkrat, javno izrekla kritiko na račun prejšnje ministrice, doktorice Anje Kopač Mrak, kajti, takrat smo že opozarjali, ne, reorganizacija centrov za socialno delo pomeni nič drugega kot več zaposlenih za tiste, ki so seveda člani stranke Socialnih demokratov. In zaradi tega, gospod premier, me zanima, ali menite, da je na podlagi vsega, kar se je zgodilo, na podlagi tega, da je mamica s tremi otroki, ki je vlogo dala začetek septembra, po navadi dobila odgovor v dveh tednih, tokrat pa osemnajstega januarja, pa je še na desettisoče takih primerov, ali je Anja Kopač Mrak še vedno primerna za to, da je državna sekretarka v vašem kabinetu? Kako je s to digitalizacijo in pa informacijskimi sistemi? Ne nazadnje imate tudi v koalicijski pogodbi, da boste te rutinske birokratske zadeve skušali čim bolj digitalizirati, če temu tako rečeva, in pa koliko je vse to stalo? Nekaj sto tisoč evrov sedaj dali dve dve ministrstvi, ki sta jih vodila ministra iz stranke Socialnih demokratov, pol leta pred volitvami dvema pai agencijama.